Spoštovana predsedujoča, poslanke, poslanci! Hvala za vprašanje, gospa poslanka. Komisija za preprečevanje korupcije je vodila postopek v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi pri izdaji dovoljenj za kolektivno upravljanje pravice do nadomestila za privatno in drugo lastnino reproduciranje pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Komisija je ugotovila obstoj določenih korupcijskih tveganj in sprejela več priporočil za njihovo odpravo. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo obravnava priporočila Komisije za preprečevanje korupcije z vso skrbnostjo in resnostjo, saj je naša zaveza transparentno in učinkovito poslovanje ministrstva in vseh organov v sestavi ministrstva. Poudariti želim, da je Komisija za preprečevanje korupcije zaznala korupcijska tveganja. To je možnost nastanka korupcije, ni pa ugotovila nobene korupcije v Uradu za Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino smo pozvali k pojasnilom. V zvezi s priporočili komisije za preprečevanje korupcije in glede izdaje dovoljenja za privatno reproduciranje. Ker smo obširneje pojasnila urada šele sprejeli, jih moramo na ministrstvu proučiti ter o naših ugotovitvah seznaniti komisijo. Lahko v tem trenutku zato zadevo pojasnim le po do sedaj izvedenih preventivnih, ukrepih na ministrstvu, in sicer: dovoljenje za privatno reproduciranje ni bilo izdano, ker do sedaj nobena vloga, o kateri je urad odločal, ni izpolnjevala zakonskih pogojev za izdajo dovoljenja. Če niso izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenja, ki jih določa zakon, mora uradno vlogo zavrniti. Uradno je zavezan k odločanju na podlagi zakona, njegove odločitve pa v upravnem sporu preverja Upravno sodišče. Sodišča so do sedaj potrdila vse odločitve urada v zvezi z dovoljenjem za kolektivno upravljanje pravice do nadomestila za privatno reproduciranje. Uradno je pojasnil, da si že več let prizadeva, da bi se nadomestilo za privatno reproduciranje pobiralo in delilo med upravičene imetnike pravic. Nadomestilo pripada vsem avtorjem, izvajalcem, proizvajalcem fonogramov, filmskim producentov skupaj, zato bi dovoljenje koristilo vsem imetnikom pravic. Gre za primer tako imenovane enotne skupne položnice, ki zavezanca, ki ko zavezanci za plačilo nadomestila z eno položnico poravnajo obveznosti do vseh imetnikov pravic. Čeprav imajo avtorji in drugi upravičenci pravico do tega nadomestila, že od uveljavitve zakona o avtorski in sorodnih pravicah leta petindevetdeset dalje, se po pojasnilih urada še do danes niso organizirali tako, da bi izpolnili zakonske pogoje za pridobitev dovoljenja. Od enaintridesetega dvanajstega dva tisoč devet nihče ni upravljal kolektivno pravice do nadomestila za privatno reproduciranje, zato so imetniki pravic v bistveno slabšem položaju glede uveljavljanja te pravice, saj je individualno upravljanje te pravice v praksi oteženo. Zato je nujno, da se čim prej izda novo dovoljenje in zagotovi imetnikom pravic, da prejmejo ustrezna nadomestila. Uradno je od enaintridesetega dvanajstega dva tisoč devet večkrat pozval kolektivne organizacije, naj ustrezno uredijo medsebojna razmerja za zagotovitev stalnega, ali vsaj začasnega dovoljenja, dokler je bilo takšno dovoljenje še mogoče izdati. Uradno je na sestankih ves čas pojasnjeval, katere pogoje je treba izpolniti za pridobitev tega dovoljenja in kakšna je sodna praksa. Glede pogojev za izdajo dovoljenja za kolektivno upravljanje pravice do nadomestila za privatno reproduciranje se je že izoblikovala obsežna sodna praksa. Uradno je predstavitev sodno prakse objavil tudi na svojem spletišču, tako da se lahko s tem seznanijo vsi imetniki pravic. Moram pa poudariti, da je upravno sodišče uradu prepovedalo odločanje o vlogah za izdajo dovoljenja za kolektivno opravljanje pravice do nadomestila za privatno reproduciranje, ki so bile vložene po dvajsetem tretjem dva tisoč sedemnajst, in sicer do pravnomočnosti odločitve sodišča v sporu, ki teče pred tem sodiščem. Uradno si bo še naprej prizadeval, da bi imetniki pravic ustrezno vložili ali dopolnili vlogo, na podlagi katere bo mogoče izdati dovoljenje, da bo uradno kolektivnim organizacijam ponovno pojasnil ureditev po Zakonu o avtorskih sorodnih pravicah ter o Zakonu o kolektivnem upravljanju avtorskih in sorodnih pravic glede pridobitve dovoljenja. Ministrstvo bo skrbno proučilo. katere rešitve bi lahko prispevale k čimprejšnji izdaji dovoljenja za kolektivno upravljanje pravice do nadomestila za ...